Az egyik, azért állhatott fönn évtizedekig a status quo, ez az állapot, mert a világháború utáni helyzetet a nyugati hatalmak is így kívánták megtartani. A másik, a Szovjetunió akkor sem volt azonos az orosz néppel, amely szintén szenvedett a kommunista diktatúrától. Oroszország természetesen kiemelten fontos gazdasági, stratégiai partnerünk.

Helyesen teszi, de van e erkölcsi alapja azok után, hogy Vaclav Klaus aláírását a Lisszaboni Szerződéshez azzal vásárolta meg, hogy élni hagyta továbbra is a Benes dekrétumokat és ezzel elvállalta azt, hogy változatlanul következményeiben népeket tekint kollektíven bűnösnek. A múlt ülésen az USA EU csúccsal foglalkoztunk. A hangnem a következő volt mit tegyünk, hogy elfogadjon minket az Egyesült Államok jó partnerének? Most viszont azt a hangnemet érzem mit írunk elő Oroszországnak, hogy mi elfogadjuk őt megbízható partnernek?